Spoštovani, hvala za besedo. Spoštovani gospod minister, name so se obrnili iz Ptuja in okolice starši, ki zaradi nizkih prihodkov iz zaposlitve, brezposelnosti oziroma bolezni in tudi drugih obremenitev prihodkov ne morejo poravnati pogodbenih obveznosti do izbranih vrtcev in šol, ki jih obiskujejo njihovi otroci. Za ilustracijo problematike naj navedem , da imajo ptujski vrtci za za sto tisoč evrov takšnih dolgov. Tako so starši poleg revščine in vsakdanje prikrajšanosti v prizadevanju, da bi svojim otrokom nudili, kolikor toliko se le da, prijetno in brezskrbno otroštvo, soočeni še s strašanskimi dolgovi in grožnjami izvršbe. Glede na ta podatek in to, da ste koalicijske stranke v koalicijsko pogodbo zapisale, da bomo zagotovili več sredstev za financirarja za financiranje vzgoje in izobraževanja na raven šest procentov BDP-ja in da bomo zastavili program brezplačnega vrtca, za kar si prizadevamo tudi v Levici, vas sprašujem naslednje: zanima me število družin, ki jim je priznana stoprocentna oprostitev plačila vrtca iz naslova prenizkega dohodka na osebo in število otrok, ki jim je iz istega naslova priznana polna subvencija za malico? Drugo vprašanje: kakšna je skupna vsota vseh dolgov na državni ravni, ki jo starši in skrbniki dolgujejo vrtcem in šolam? Tretje vprašanje: kako nameravate reševati problematiko plačilne nezmožnosti staršev in skrbnikov v primeru zapadlih dolgov do vrtcev in šol, glede na to, da otroci uživajo posebno varstvo in skrb po šestinpetdesetem členu Ustave Republike Slovenije? In zadnje, četrto vprašanje: kako in kdaj nameravate uresničiti določilo o programu brezplačnega vrtca iz koalicijske pogodbe? Rad bi vas samo spomnil na to, da ste tudi na hearingu dejali sami, da si boste prizadevali za brezplačni vrtec. Hvala.